frú forseti kæru landsmenn ræðuna sem ég hyggst nú flytja hef ég flutt margsinnis áður í ýmsum útgáfum allt frá því í september tvö þúsund og tíu þegar allir sextíu og þrír þingmenn alþingis samþykktu samhljóða skýrslu þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis sem meðfylgjandi þingsályktun ef að líkum lætur verða þessar ræður mínar og annarra fleiri á komandi þingi af meginniðurstöðu þingmannanefndarinnar varðandi alþingi er það að segja að þar er talað um að það þurfi að auka sjálfstæði þingsins gagnvart framkvæmdarvaldinu leggja beri meiri áherslu á eftirlitshlutverk þingsins og auka fagmennsku við undirbúning löggjafar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 árangurinn er langt undir væntingum þingmannanefndin telur einnig að taka þurfi til endurskoðunar það verklag sem tíðkast hefur við framlagningu stjórnarfrumvarpa með það að markmiði að auka sjálfstæði þingsins gagnvart framkvæmdarvaldinu og í því samhengi leggur nefndin til að ríkisstjórn verði gert að leggja stjórnarfrumvörp fram með góðum fyrirvara þannig að þingmönnum gefist gott ráðrúm til að taka þau til faglegrar skoðunar upplýstrar málefnalegrar umræðu og afgreiðslu upplifum við það hér hefur verið gerð þessi brýna bragarbót ég segi nei starfslok þingsins eru á fimmtudaginn þrítugasta og fyrsta maí og enn eru óafgreiddir tugir mála sum hver mikil að vöxtum og erfið og mörg þeirra nýlega komin fram og jafnvel óafgreidd úr nefndum nú virðist það vera svo að framkvæmdarvaldið ætli að koma á sumarþingi án samkomulags við þingið og forseta þess það var mat og er mat þingmannanefndarinnar að skýrsla rannsóknarnefndar alþingis sé áfellisdómur yfir íslenskri stjórnsýslu og yfir oddvitaræði og þar er sagt að verklag oddvitaræðis sé óásættanlegt ég spyr háttvirtir þingmenn skyldu oddvitar stjórnarflokkanna hafa breytt verklagi sínu svari hver fyrir sig á grundvelli skýrslu rannsóknarnefndarinnar og þingmannanefndarinnar ályktaði alþingi samhljóða með atkvæðum allra þingmanna

og að þingið verji og styrki sjálfstæði sitt að það verði að taka gagnrýni á íslenska stjórnmálamenningu alvarlega og leggur áherslu á að af henni verði dreginn lærdómur og alþingi ályktaði að skýrslan væri áfellisdómur yfir

og stjórnsýslu verklagi og skorti á formfestu þessar ályktanir og fleiri eru alvarlegar en eru því miður enn að mestu í fullu gildi tæpum þremur árum eftir samþykkt þeirra við verðum að hrinda þessum brýnu úrbótum í framkvæmd þannig og aðeins þannig stöndum við vörð um og eflum virðingu alþingis og sjálfstæði og lýðræðið í landinu við e s b andstæðinga vil ég segja haldið vöku ykkar sem aldrei fyrr þegar e s b herðir áróðurstökin og dælir fé inn í landið til þess aldrei aldrei e s b aðild ég óska landsmönnum öllum gleðilegs og sólríks sumars og farsældar í leik og starfi góðar stundir